Seit 2004 spricht das Parlament regelmäßig über die Gewalt gegen Frauen.

Sind wir nicht alle gegen Gewalt vor allem gegen Schwächere, also auch gegen Frauen?

Aber die EU wäre nicht die EU, und die UNO wäre nicht die UNO, würden sie ihre Ideen nicht auch manchmal hinter Vokabeln verstecken.

Kann man überhaupt gegen einen Beschluss sein, der Gewalt gegen Frauen verurteilt?

Übrigens auch nicht Gewalt gegen Männer und Jungs. Aber aufgepasst Nach der UNO Definition ist es zum Beispiel Gewalt gegen Frauen, wenn diese nicht abtreiben kann, weil es zum Beispiel verboten ist. Eine Frau, die nicht abtreiben darf, ist in der Statistik dann ein Gewaltopfer.